Madame la Présidente, dans son rapport sur l'État de droit, en Hongrie, ce Parlement a soulevé, parmi les douze points, la liberté de la presse. La concentration de la propriété des médias dans les mains d'oligarques ne cesse d'augmenter en Hongrie, a ainsi été créé récemment un énorme consortium voué à regrouper près de 500 médias privés, télévisions câblées, radios et sites internet ainsi que toute la presse quotidienne régionale. Les médias indépendants sont devenus très rares. Ceci est un exemple extrême de ce qui se passe parfois aujourd'hui dans l'Union européenne même. Mais ne nous y trompons pas dans tous les États membres, les gouvernements ont la tentation d'amoindrir la liberté d'expression et voudraient souvent empêcher des enquêtes dérangeantes ou des paroles critiques à leur égard. Le classement de Reporters sans frontières illustre qu'aucun pays n'est à l'abri de crimes contre les journalistes. Par ailleurs, la lutte antiterroriste préoccupation légitime des États est pourtant de plus en plus un prétexte à l'accumulation de lois illégitimes de censure contre la liberté d'expression. Enfin, le monde digital nous apporte de nouveaux questionnements comment punir les discours de haine, protéger nos enfants, empêcher les propos discriminants, sans jamais entrer dans un monde à la Orwell de surveillance de masse et de censure. C'est toutes ces questions que ce Parlement, la Commission et le Conseil doivent se poser et c'est avec l'engagement ferme de protéger la liberté de la presse qu'ils peuvent y répondre.